Officiellement, le pays sort aujourd'hui du plan d'assistance, la croissance est de retour, le tourisme reprend, la balance commerciale est en équilibre, tout va bien, sauf que pour nous, ces huit ans apparaissent comme un scandaleux gâchis. Les partis socialistes et conservateurs grecs ont, pendant des décennies, laissé filer les déficits publics, notamment en négligeant de collecter l'impôt auprès de leur clientèle privilégiée. Ils n'ont pas non plus essayé de moderniser l'économie du pays.

Et c'est en définitive la population du pays qui se trouve à payer le prix de cette double irresponsabilité. D'emblée, en effet, les plans d'assistance successifs ont eu pour objectif unique de protéger les seuls intérêts financiers des créanciers, c'est à dire ces banques. Une fois de plus, les contribuables européens ont volé à leur secours. Pire encore, le remède infligé au pays est un non sens économique. La Grèce serait censée dégager un surplus primaire substantiel pendant les décennies à venir, ce que même le fonds monétaire international estime totalement impossible. Ce déni de réalité des créanciers européens a des conséquences très directes. Le peuple grec souffre, il meurt.

Le désespoir de la population est tel que même l'extrême droite néo nazie est rentrée au Parlement. Entretemps, les maux endémiques dont souffre le pays sous investissement, clientélisme et laxisme fiscal vis à vis des plus riches demeurent.

Premièrement, faire porter aux prêteurs leur part de responsabilité en annulant, comme le voulait le FMI, une partie substantielle de leurs créances. Deuxièmement, conditionner dès le début, M. Moscovici, pas après huit ans, l'aide européenne à une juste contribution des plus riches et à la mise en place d'une administration fiscale digne de ce nom. L'Union européenne aurait dû mettre ses outils d'investissement au service d'une transition énergétique du pays de manière à rendre la Grèce capable d'être un exportateur net d'énergie électrique de sources renouvelables. Elle aurait pu aussi prendre à sa charge les dépenses liées à l'accueil des réfugiés, dont nous savons que la Grèce accueille plus que sa juste part.